sauðfjársamningsins var mjög tekist á um það hvort það ætti að framlengja svokallaða útflutningsskyldu á dilkakjöti niðurstaðan varð sú að ákveðið var að útflutningsskyldan mundi hætta á árinu tvö þúsund og níu og nú er það merka ár runnið upp en jafnframt var reynt að koma til móts við hagsmuni bænda með því að bæta inn í sauðfjársamninginn sérstakri greiðslu þrjú hundruð milljóna króna viðbótargreiðslu sem kemur til framkvæmda á þessu ári það er engin launung á því að þetta var kannski einn helsti ásteytingarsteinninn í þessu máli þegar þessir samningar voru í burðarliðnum og eins í þeirri umræðu sem fór fram meðal bænda þegar var verið að bera þennan samning upp til atkvæða á sínum tíma niðurstaðan varð samt sem áður sú sem bændur og ríkisvaldið skrifuðu upp á að fella niður útflutningsskylduna frá og með árinu tvö þúsund og níu og bæta síðan inn í samninginn upphæð eins og ég gerði grein fyrir nú hafa aðstæður hins vegar á margan hátt breyst við vitum að erfiðleikarnir sem hafa dunið yfir þjóðfélagið hafa haft meðal annars þær afleiðingar að ríkisstjórnin hefur gert nýjan samning við bændur þar sem gert er ráð fyrir því að bændur taki á sig skerðingu á vísitölubindingu búvörusamninganna eins og við ræddum hér í síðustu viku við vitum líka að það eru erfiðleikar á kjötmarkaði við sjáum það á tilboðum og útsölum sem hafa orðið að það er mjög hart barist á þessum markaði og aðstæðurnar eru á margan hátt mjög þröngar sem hafa valdið miklum erfiðleikum víða í kjötframleiðslunni þess vegna hefur komið upp sú hugmynd meðal bænda meðal annars samtaka bænda hvort ekki væri eðlilegt að taka upp þetta ákvæði sem sneri að útflutningsskyldunni upp að nýju og freista þess að taka upp útflutningsskylduna þó ekki væri nema um stundarsakir meðan við erum að komast i gegnum mestu erfiðleikana sjálfur tel ég þetta vera eðlilega kröfu af hálfu bænda að svo sé gert og hafði raunar rætt þetta við forustumenn bænda á liðnu hausti og hafði hugsað mér að það gæti orðið hluti af þeim samningum sem við reyndum að ná milli bænda og ríkisvaldsins varðandi framlengingu á búvörusamningunum en það hefur greinilega ekki orðið niðurstaðan í þeim samingum sem tókust á milli bænda og ríkisvaldsins og bændur hafa núna nýverið staðfest með atkvæðagreiðslu sinni það eru ýmiss konar rök sem mæla með þessu aðstæðurnar á kjötmarkaðnum það er nauðsynlegt að hafa möguleika til þess að jafna framboð á markaði og það er þess vegna mikilvægt að hæstvirtur landbúnaðaráðherra hafi heimild til þess að setja útflutningsskyldu ef útlit er fyrir að kjötmarkaðurinn sé að taka dýfu eins og hann hefur verið að gera upp á síðkastið við vitum líka að innlend kjötvara hefur frekar stuðlað að lægra verði hér innan lands en hitt og það er ljóst að útflutningsskyldan hefur alls ekki